Nous devons être mieux informés sur l'indication des pays d'origine des produits que nous achetons. Le droit communautaire prévoit d'ailleurs des mesures répressives en cas d'infraction, de tromperie sur l'origine. La Cour de justice européenne dit, pour le droit, que la Commission...